Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher rapporteur, chers collègues, avec l'adoption de la législation européenne sur les exigences de fonds propres, l'Union européenne a pris les devants en adoptant les règles prudentielles s'appliquant aux banques.

Ce texte marque une étape indispensable pour l'instauration d'un système financier plus solide au service d'une économie réelle. Mais, surtout, le Parlement européen a défendu, avec succès, l'adoption de règles contraignantes visant à limiter les bonus des dirigeants et des traders, en posant comme principe que la part variable de leur rémunération ne saurait excéder, à l'avenir, les rémunérations fixes. Sur ce point, je veux remercier le gouvernement français qui, au Conseil, a défendu la position du Parlement européen contre le gouvernement britannique, de la même manière qu'il a anticipé la transposition d'un certain nombre de règles en matière de transparence. Mais, Monsieur le Commissaire, je veux attirer votre attention sur un volet essentiel quant à la suite de ce dossier, lorsque la Commission européenne va ouvrir les négociations avec les États Unis, car si vous n'obtenez pas la réciprocité sur ce domaine, je crois que l'accord que...